Já vnímám hodnotu občanské společnosti v těch rozvojových zemích jako skutečné srdce demokracie, jako skutečně klíčovou hodnotu, kterou bychom měli pomáhat rozvíjet. Role Evropské unie v těchto státech je naprosto nepostradatelná a my bychom neměli pomáhat těmto subjektům pouze v té diplomatické části, ale samozřejmě v té finanční, jak zmínila paní kolegyně. A ta naše aktivní obhajoba se nám potom vyplatí právě s ohledem na mezinárodní diplomatické vztahy. Jsem přesvědčen, že pokud budeme dobře schopni cílit naši rozvojovou pomoc právě do těchto zemí a na podporu těchto rozvojových společností, tak se nám to vyplatí v tom dlouhodobém měřítku.